hæstvirtur forseti aðeins örfá orð í tengslum við ræðu háttvirts þingmanns sem ég þakka fyrir ég vil nú endilega að hún skilji ekki mál mitt þannig að það sé

sambandi við flutninga og þá er full ástæða til þess að við íslendingar horfum á það sem tækifæri að svo miklu leyti sem það getur orðið það fyrir okkur

svo sannarlega ekki að hvika frá þeim áformum sem voru reyndar sett fram fyrst árið nítján hundruð níutíu og átta af hálfu fyrrverandi utanríkisráðherra

fimm prósent marki núna tvö þúsund og níu og eftir það að þeim markmiðum sem sameinuðu þjóðirnar hafa sett um hálft prósent af þjóðartekjum þannig að það er ekki verið að hörfa frá því svo vil ég leiðrétta það að það hefur kannski komið einhvers staðar fram í fréttum að það hafi komið fram stuðningur frá ísrael núna í þessari viku í sambandi við öryggisráðið það er ekki rétt hann var kominn fram fyrir nokkuð löngu síðan en hins vegar orðaði sendiherrann þetta aðeins á fundi okkar en það er ekki þannig að hún hafi verið að tilkynna fyrst um þennan stuðning núna svo hefði ég gjarnan vilja segja nokkur orð í sambandi við írak en ég geri það kannski það bara í seinna svari mínu